Vytvára sa silné konkurenčné prostredie, v ktorom sa budeme musieť stále viac a viac snažiť, aby sme si udržali zmysluplnú zamestnanosť pre našich občanov. V tejto súťaži s inými priemyselnými centrami nás znevýhodňujú dve vážne brzdy. Prvou sú obrovské rozdiely v právnom prostredí upravujúcom spôsoby podnikania, udeľovania oprávnení, riešenia sporov či vymáhania záväzkov, ktoré bránia širšiemu otvoreniu podnikania cez hranice jurisdikcií členských štátov. S tým súvisí aj druhá brzda nadmerná byrokracia, ktorá nielenže neprodukuje žiadne hodnoty a spotrebúva priemyslom zarobené peniaze, ale všelijakými výkazmi, nariadeniami a usmerneniami ešte aj šikanuje tých, z ktorých práce žije.